Aby Zielony Ład mógł sprawnie funkcjonować i spełnić swoje założenia, musimy wiedzieć, na jakich fundamentach został oparty. Dlatego też kieruję pytanie do komisarzy, czy Komisja Europejska konsultowała lub ma zamiar konsultować się z państwami członkowskimi w sprawie środków, nakładów inwestycyjnych, konkretnych pieniędzy, jakich będą potrzebować, aby skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną,

zazielenienie gospodarek poszczególnych krajów, znając dzisiejszy dostęp do technologii, które mają wesprzeć ten proces?